Cred în necesitatea protejării drepturilor de proprietate intelectuală, însă consider că Tratatul comercial anticontrafacere, așa numitul ACTA, nu este instrumentul potrivit pentru a atinge acest obiectiv. Potrivit experților, limbajul permisiv al textului este interpretabil și poate duce la încălcarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Salut trimiterea tratatului la Curtea Europeană de Justiție, considerând, totodată, că sunt și alte motive de îngrijorare, care ar trebui să ne determine să votăm împotriva sa. Eficiența ACTA va fi una redusă, în situația în care statele cu cea mai mare amploare a fenomenului de contrafacere nu se află printre semnatari. De asemenea, țările în curs de dezvoltare, în prezent excluse din tratat, ar putea fi presate, pe termen lung, să ratifice un text la care nu au contribuit. Regulile privind proprietatea intelectuală trebuie stabilite pe de o parte, la nivel european și, pe de alta, la nivel global, prin intermediul organizațiilor precum Organizația Mondială a Comerțului sau Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale.